Frau Präsidentin! Waldbrände, Orkane und Überschwemmungen die Klimakrise zerstört unsere Lebensgrundlagen. Sie zerstört die Lebensgrundlagen von vielen jungen Menschen, die, wie wir finden, zu Recht am Freitag auf die Straße gehen und für das Klima streiken. Sie zerstört aber auch die Lebensgrundlage für viele Landwirte beispielsweise in Südeuropa deren Existenz zerstört wird. Und deshalb glauben wir, dass wir alle in einem Boot sitzen und dass wir dringend mehr tun müssen. Deshalb diskutieren wir hier über den Haushalt nicht über langweilige Zahlen, sondern wir reden über die Zukunft unseres Kontinents. Wir reden beim Haushalt darüber, wie wir gemeinsam in unsere Zukunft investieren können. Wir Grüne wollen die Klimakrise stoppen und Armut bekämpfen, und wir wollen allen Menschen in der Europäischen Union eine Perspektive geben. Das bedeutet für uns beispielsweise auch, sich für die vielen jungen arbeitslosen Menschen in Spanien, Italien und Griechenland einzusetzen, die nach wie vor keine Arbeit gefunden haben, und wo die Krise nach wie vor nicht überstanden ist. Wir Grüne glauben, dass wir einen echten Green New Deal brauchen, mit Investitionen in Klimaschutz und gegen Jugendarbeitslosigkeit. Während Merkel, Macron und andere im Europawahlkampf noch vollmundig mehr Investitionen, mehr gemeinsame europäische Investitionen gefordert haben, tun sie jetzt das Gegenteil Sie schlagen uns Kürzungen beim Klimaschutz, bei der Jugendarbeitslosigkeit, aber eben auch bei Forschung vor. Das kann doch nicht wahr sein! Wir Grüne beantragen deshalb, dass wir 3,5 Milliarden mehr in einem ersten Schritt in die Hand nehmen, um in Klima zu investieren. Wir beantragen 350 Millionen Euro mehr für den Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit, und wir nehmen Menschenrechte ernst. Wir beantragen ein europäisches Seenotrettungsprogramm im Volumen von 48 Millionen Euro, um das Sterben im Mittelmeer zu beenden. Es ist unsere Pflicht, da nicht weiter wegzuschauen, sondern aktiv zu werden. Die Vorschläge des Rates sind aus unserer Sicht inakzeptabel. Wir Grüne sind gerne bereit, Teil einer konstruktiven Mehrheit in diesem Parlament auch für den Haushalt zu sein das ist unser Ziel Wir wollen Europa verändern und gestalten. Wir müssen das aber tun, indem wir Sachen umsetzen und indem wir gemeinsam in unsere Zukunft investieren.